Nebyl jsem to já, kdo říkal, že jeho politickým vzorem je Stalin a mengelec Berija, byl to naopak Saakašvili, který řekl, že tito dva jsou jeho vzory. Moje země, ta byla přinucena, samozřejmě pod tlakem Stalina, změnit svůj kurz a také původní cestu, kterou si vytyčila po druhé světové válce, opustit. Ale to je jiná záležitost. Myslím si, že je to příležitost pro historiky a nikoliv pro poslance Evropského parlamentu.